Soviel auch zu Frau Foster, zu ihren Angriffen gegen Labour. Das No Deal Szenario ist nach wie vor auf dem Tisch. Sollten die Abgeordneten zu Beginn der kommenden Woche der möglichen Einigung zwischen Corbyn und May nicht folgen, wird keine Zeit mehr sein, tatsächlich noch ein Verfahren auszuarbeiten, eine Begründung auszuarbeiten, warum man eine längere Verlängerung haben will. Dann wird es aus meiner Sicht zu einem Austritt am

Und für dieses No Deal Szenario ergeben sich eine ganze Reihe von Gefahren, und wir fordern deshalb auch als Fraktion, dass in den Verhandlungen danach über die künftigen Beziehungen klar wird, dass wir die Bürgerrechte schützen werden, dass wir ring fencing betreiben und zwar sowohl für die Bürger in UK als auch für

Eng damit verbunden ist, dass mit einem solchen No Deal Verfahren das Good Friday Agreement aufs Äußerste gefährdet ist. Es ist die Rede davon, dann zwei Grenzen zu ziehen eine Seegrenze und eine Landgrenze. Ich glaube, das ist völlig klar Meine Fraktion wird keinen neuen Grenzen, die wir hier in der Europäischen Union in Europa ziehen, jemals zustimmen können. Und ich möchte dazu aber auch klar sagen Was wir bisher erlebt haben, über die letzten Monate, das erinnert mehr an ein Casino als an etwas anderes.

Und das ist aus meiner Sicht eine riesige Gefahr, vor der wir stehen. Deshalb fordere ich alle auf, alles dafür zu tun, dass wir mit einem Deal aus der ganzen Geschichte herauskommen, und zwar bis zum 12. April, dass wir diese Entscheidung klar haben.

nach der